Wrócę do początku naszej kadencji pięć lat temu na tej sali znaczna część lekceważyła problematykę cyberbezpieczeństwa, a jak nie lekceważyła, to przynajmniej jej nie doceniała.

Wzmacniamy naszą instytucję i wzmacniamy tę instytucję budżetowo, wzmacniamy tę instytucję personalnie, ale wzmacniamy ją także kompetencyjnie, co jest bardzo istotne i bardzo ważne i warto to docenić. Szkoda natomiast tego czasu szkoda tego czasu dlatego, że świat nie stoi w miejscu. Cały czas się rozwija także w tych zagrożeniach, o których dzisiaj tak wiele mówiliśmy. Warto jednak poprzeć to sprawozdanie dlatego, że będzie ważnym krokiem, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa w Europie, a posłance sprawozdawczyni chciałem podziękować i pogratulować.